Signor Presidente, onorevoli colleghi, c'è sempre un momento nel quale bisogna seriamente riflettere su quanto della nostra capacità descrittiva della situazione globale e dei rischi connessi siamo in grado di tradurre in azioni prescrittive. Penso che per dare attuazione agli obiettivi che sono delineati sia necessario migliorare l'approccio dell'Unione europea in alcuni ambiti un'azione più forte, una direzione politica più forte per avere una maggior influenza, aumentare l'effetto leva dalla direzione esterna della politica commerciale di vicinato ed è decisivo un maggiore coordinamento delle diverse istituzioni europee e degli Stati membri. Se l'elemento centrale della futura strategia è la cooperazione, sia difensiva o propositiva, allora servono già adesso alcune parole chiare. C'è in fondo una filosofia che mi preoccupa e mi convince poco, basata su un eccessivo realismo che, nell'ottica di un condivisibile processo di sicurezza e stabilizzazione globale, sembra rinunciare all'urgenza di rilanciare il processo di democratizzazione ed estensione dei diritti.